virðulegur forseti þetta var afskaplega athyglisverð tillaga sem kom fram hjá háttvirtum þingmanni magnúsi þór hafsteinssyni ég tel að þetta megi vel skoða því að norðmenn eiga mjög mikið sameiginlegt einmitt með okkur á vestur norðurlöndum mig langar að geta þess að nefndin mín sem er efnahags og viðskiptanefnd norðurlandaráðs við tókum sérstaklega út samgöngur á veit norðurlöndum og í fyrra hófum við okkar ferð með því að funda í færeyjum og sigla til íslands til seyðisfjarðar og fórum um norðurland og funduðum þar og í sumar síðastliðið byrjuðum við að funda á íslandi með flugmálayfirvöldum og fórum héðan til grænlands og funduðum þar með þarlendum yfirvöldum sem var okkur mjög gagnlegt í þessari ferð voru að sjálfsögðu norðmenn með okkur sem eru starfandi í okkar nefnd ég held að þetta sé bara eitthvað sem sé mjög vel til fundið að ég veit að norðmenn hafa mjög mikinn áhuga á þessum málum sérstaklega þeir sem búa norðan til ég minnist þess sérstaklega